Pani Komisarz! Zanim zadam pytanie, chciałabym tylko poinformować, że tydzień temu polski parlament przyjął projekt ustawy o zmianie prawa telekomunikacyjnego.

Nowe przepisy skrócą obowiązywanie wymogu zatrzymywania danych w Polsce z dwóch lat co stanowiło bardzo długi okres do dwunastu miesięcy i w ten sposób Polska dołączy do grupy krajów europejskich, które obowiązują podobne zapisy. W tej chwili pracujemy też nad całościową ustawą o retencji danych, a w szczególności nad zapisami o tym, które dane są zatrzymywane i kto ma do nich dostęp. Dobrze byłoby więc znać plany Komisji Europejskiej dotyczące zmian prawa europejskiego, tak żeby w już obecnie włączyć je do naszych prac. Te zmiany w Polsce są efektem pracy wielu organizacji pozarządowych, które pisały w tej sprawie i wywierały nacisk na służby państwowe, gdyż uważały, że dotychczasowe rozwiązania naruszają prawo obywateli do prywatności. Warto więc wsłuchać się uważnie również na szczeblu europejskim w głos nie tylko europosłów, ale i organizacji pozarządowych, które też podkreślają kwestię prywatności. Korzystając z okazji, chciałam zapytać, czy Komisja Europejska dysponuje jakimiś danymi, opracowaniami, analizami, informacjami o tym, jaki wpływ może przynieść skrócenie okresu retencji danych na skuteczność dochodzenia, wykrywania i ścigania poważnych przestępstw, ponieważ jest to jeden z głównych argumentów. Cały czas o tym mówimy, ale czy możemy coś pokazać, wykazać i udowodnić?